Et nous serons très stricts sur ce sujet.

Et je ne voudrais prendre qu'un exemple là dessus.

Les entreprises américaines ont refusé, le 13 mai, de s'associer à cet accord, ce qui marque bien le fossé entre les États Unis et l'Union. Maintenant, je voudrais revenir, Monsieur le Commissaire, sur l'audiovisuel. Je pense qu'il doit être exclu, mon groupe pense qu'il doit être exclu explicitement des négociations.

Ce secteur audiovisuel se définit par son contenu, par sa spécificité culturelle, et non par la technologie qu'il utilise et l'audiovisuel de service public européen a vocation à continuer à se développer dans un environnement numérique.